Regiunea Sinai este o zonă de tranzit pentru persoanele din Africa Subsahariană care încearcă să pătrundă în Israel, fugind de conflicte, instabilitate politică și dezastre naturale pe care le cunosc în țările din care provin. Din păcate, ele sunt întâmpinate de grupuri de traficanți de persoane și organe. Este evident cazul special al dlui Solomon, singurul supraviețuitor dintr un grup de persoane răpite, în prezent urmărit de rețeaua traficanților de organe și care are nevoie de protecție urgentă.

Autoritățile israeliene și egiptene au datoria de a lua măsurile necesare pentru a combate traficul de persoane și de organe și de a proteja și respecta drepturile solicitanților de azil, colaborând în acest sens cu Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați.